Señor Presidente, ¿qué es esto? ¿Un debate sobre Hungría? No. Es un debate sobre la situación en Hungría de la mano del Gobierno de Viktor Orbán —de la familia del Partido Popular Europeo—, instalado en una retórica nacionalista extrema y, además, agresivamente antieuropeo —rayano en la eurofobia—, que habla de la pena de muerte, levanta muros. Y, por tanto, es un debate que alcanza a toda Europa y afecta a toda Europa en la peor crisis de su historia. Desafía los criterios de Copenhague, que no solamente se exigen cuando se ingresa en el club, sino cuando se permanece en el club. Y exigen, por tanto, una acción europea de este Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. Y la Comisión Europea se muestra incapaz incluso de poner en marcha el mecanismo del Estado de Derecho para evaluar la falta de calidad democrática, de respeto de los derechos de las minorías, de la independencia judicial y del derecho al juez predeterminado por la ley en Hungría, como clamorosamente pone de manifiesto una iniciativa ciudadana registrada el 30 de noviembre que exige la aplicación del artículo